það var athyglisvert að á sama tíma og hér í þinginu stóð yfir harðvítugt málþóf tveggja gömlu íhaldsflokkanna sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks gegn því að þjóðin fengi áframhaldandi aðkomu að endurskoðun stjórnarskrárinnar og gegn því að þjóðin fái að kjósa um tillögur stjórnlagaráðs í haust á sama tíma var ríkisstjórnin að kynna metnaðarfulla fjárfestingaráætlun fyrir ísland áætlun byggða á vandaðri stefnumótun byggða á framtíðarsýn og traustri fjárhagsstjórn sú fjárhagsáætlun sem nú hefur verið kynnt mun styðja við hagvöxt og fjölbreytni í atvinnulífi hún er liður í nýrri sókn eftir efnahagshrunið og þær hremmingar sem þjóðin hefur mátt þola eftir áratugastjórnartíð þeirra tveggja stjórnmálaflokka sem á sömu stundu og fjárfestingaráætlunin var kynnt stóðu í sínum alþekktu niðurrifsstjórnmálum og málþófi og sjaldan ef nokkru sinni höfum við fengið gleggri mynd af þeim mun sem er á niðurrifsstjórnmálum og uppbyggingarstjórnmálum og hann birtist meðal annars í ræðum mann í dag fjárfestingaráætlunin lítur nú dagsins ljós sem afrakstur þeirrar forsjálni sem viðhöfð hefur verið í ríkisfjármálum hún er mjög möguleg vegna þess að við sjáum nú fram á drýgri tekjur ríkissjóðs í formi auðlindagjalda en líka vegna sölu eignarhlutar ríkisins í bönkunum þrjátíu og níu milljarðar króna munu með þessu móti leiða til fjárfestinga og framkvæmda fyrir um áttatíu og átta milljarða króna og tugir milljarða munu þar með flæða um lífæðar samfélagsins til uppbyggingar á innviðum til dæmis með stórum samgönguframkvæmdum til samfélagslegra verkefna í almannaþágu til verkefna sem hleypa lífi í atvinnulífið allt og byggðir landsins til eflingar rannsókna og tækniþróunar

félagshyggjufólks sem hefur það einbeitta markmið að koma þjóðinni út úr þeirri kreppu sem hrunstefna sjálfstæðis og framsóknarflokks leiddi yfir samfélagið og stjórnar sem hefur ekki unnt sér hvíldar við endurreisn íslensks samfélags til að auka hér velferð og jöfnuð og hefur getið sér orð meira að segja á alþjóðavettvangi fyrir árangur í þeim efnum ef þetta nær fram að ganga munu skapast hér fjögur þúsund störf og staða ríkissjóðs batna um tuttugu milljarða á þremur árum en það sem mest er þó um vert er sú bráðnauðsynlega uppbygging innviða sem nú getur átt sér stað með flýtingu stórframkvæmda eins og jarðgöngin fyrir vestan og austan og það skiptir ekki síst máli á vestfjörðum þar sem byggðirnar hafa orðið fyrir hvað sárustum búsifjum undanfarna áratugi meðal annars og ekki síst vegna þess óréttláta kvótakerfis sem hefur svo sannarlega tekið sinn toll og valdið alvarlegri byggðaröskun víða þann halla er löngu tímabært að bæta því ekki var það gert í stjórnartíð sjálfstæðis og framsóknarflokks fyrr á árum velmegunar og góðæris þegar þessir tveir flokkar fóru ekki aðeins með landsstjórnina heldur stjórnuðu nánast öllum sveitar og bæjarfélögum landsins með meirihlutasamstarfi sín á milli það skiptir nefnilega máli hverjir stjórna og það skiptir máli hvernig er stjórnað og það er aldrei mikilvægara heldur en í efnahagsþrengingum að hafa jafnaðar og félagshyggjumenn við stjórnvölinn